Ich kann nur noch einmal ausdrücklich bekräftigen, was ich in meiner Rede gesagt habe Zypern ist ein Land, das Steuerflucht ermöglicht, so wie andere Länder in der Europäischen Union auch. Zypern hat Briefkastenunternehmen in großer Zahl, aber auch andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben das.

Ich finde es völlig falsch, dass in Deutschland eine Diskussion nur wegen Zypern entfacht wird.